Und alles, was ich in der Euro Zone sehe, ist nicht rechtsstaatlich. Die Frage ist ja immer Was müssen wir tun, um die Euro Zone zusammenzuhalten auch gegen das Gesetz? Und jetzt wissen wir, wie fragil diese Institution ist, weil sie falsch konstruiert worden ist.

Wir führen Fonds ein, wenn Leute gegen Gesetze verstoßen haben, damit sie in Zukunft nicht mehr gegen Gesetze verstoßen.